predsedujoči. Slišali smo še en pehar sovražnega govora, rasizma, stereotipov in še vsega ostalega in med drugimi tudi, da se nam z migracijami obeta srednji vek. In ponovno se sprašujem, če je to res, od kod potem vsa ta histerija skrajne desnice. V srednjem veku bi se morali oni počutiti kot doma.